En het antwoord van u kan eigenlijk ook heel eenvoudig zijn heel snel, mevrouw Sargentini, want het Europees Parlement zit er al een tijdje op te wachten. Ik ben alleen bang dat u dat antwoord niet gaat geven, en u lijkt de herziening van de richtlijn een beetje op de lange baan te schuiven. De reden daarvoor vind ik nogal cru, namelijk dat de lidstaten niet kunnen bewijzen dat de dataretentierichtlijn nuttig is, maar dat zij ook niet graag afstand doen van de mogelijkheid om onze telecomdata en onze internetgegevens

Er is echter geen enkele Europese wet die de privacy op zo'n grootscheepse wijze schendt als deze wet, die zonder verdenking, zonder goedkeuring door een rechter en zonder aantoonbaar resultaat informatie van Europeanen bewaart. En terwijl u treuzelt met de herziening van de bewaarplicht sleept u ondertussen wel Duitsland voor de Europese rechter, omdat het weigert te voldoen aan die wet. Maar als niemand kan bewijzen dat deze werkt is het tijd om de richtlijn opslag dataverkeer af te schaffen en te vervangen door een alternatief, bijvoorbeeld quick freeze waar een rechter aan te pas komt en waar wij een gedeelte van informatie, gericht op een bepaald verdacht persoon, vastleggen en bewaren. Gericht onderzoek, rechterlijke controle en geen onnodige privacy schending. Dus, mevrouw Malmström, nogmaals, gaat u alstublieft die confrontatie met die lidstaten aan en weet dat wij bij ACTA gezien hebben dat er een heleboel mensen in Europa zijn die om hun privacy geven, die dat activisme willen gebruiken en u kunnen helpen om die regeringen op andere gedachten te brengen.